Je potřeba mít neustále na zřeteli nebezpečí přílišných regulačních zásahů tak, aby nedošlo k dramatickému zhoršení konkurenceschopnosti evropských firem. Samotná zpráva na tuto hrozbu na několika místech upozorňuje. Souhlasím s nutností zvýšení účinnosti energetických systémů. Zlepšováním účinnosti se mohou rozvíjet nové obory. Druhotným efektem potom bude snižování zatížení životního prostředí a pokles emisí CO 2 Maximum naší aktivity by se mělo soustředit na podporu výzkumu a urychlení inovačních cyklů. Musí být také brán v potaz vývoj jednotlivých členských zemí s právem na národní energetický mix včetně úlohy jaderné energetiky.

zelená ekonomika vycházela jen z politické, administrativní snahy podepřené regulačními nástroji napříč Unií. Vidím vážné nebezpečí uměle vytvořené a dotačně živené ekonomiky, která by se v delším horizontu mohla stát zcela nefunkční. Prvními negativními signály mohou být přesuny výrobních kapacit mimo teritorium Evropské unie, jak je ostatně ve zprávě také uvedeno.